Madame la Présidente, chers collègues, je tiens à tirer la sonnette d'alarme sur le faible taux de programmation et de paiement des crédits du FEDER, du FSE et du Fonds de cohésion. Nous sommes très loin d'avoir programmé la moitié des fonds disponibles.

L'Espagne, le Luxembourg ou la Suède doivent faire tout leur possible pour rattraper les pays qui sont en tête sur le paiement des fonds européens, comme par exemple les pays baltes, l'Irlande ou la Slovénie. La politique régionale de l'Union européenne est l'une des plus utiles à nos concitoyens. Elle assure, en effet, la cohésion économique, sociale, territoriale, à travers le cofinancement de projets concrets et bien souvent indispensables.

Parallèlement, il me semble indispensable qu'en période de crise économique, les règles européennes soient adaptées aux grandes difficultés.